Madame la Présidente, Madame la Commissaire, l'intérêt de l'Union européenne et du Mercosur, deux blocs continentaux, est bien évidemment de se parler, d'échanger et de travailler ensemble. Néanmoins, nous avons appris avec un peu d'étonnement, la reprise des négociations avec le Mercosur et je m'interroge quelle est la légitimité d'un mandat qui date du siècle dernier, dans un monde qui ne connaissait pas la mondialisation d'aujourd'hui et où les derniers échanges d'offres avaient provoqué une véritable levée de boucliers sur notre continent aboutissant à stopper les négociations?

De forts risques pèsent donc sur l'agriculture comme monnaie d'échange de cette négociation, alors même que l'agriculture européenne est en crise, alors même qu'avec le commissaire Hogan, nous sommes incapables de régler cette crise en Europe parce que nous n'avons plus suffisamment d'outils.